Señor presidente, si la Comisión Europea extiende finalmente la licencia de uso del glifosato por una década más, ¿saben lo que ocurrirá? Que a la ciudadanía le quedarán ya muy pocas dudas de que la Unión Europea está dominada por los de la industria química y agroindustrial y que la salud de las personas importa bien poco. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria se ha basado en estudios patrocinados por Monsanto para llegar a la conclusión de que no existen evidencias para considerar esta sustancia como cancerígena.

Pregunten a los habitantes de barrios como Ituzaingó, en la ciudad argentina de Córdoba, rodeado de campos cultivados con soja transgénica y fumigados con glifosato. Ya lo hemos dicho muchísimas veces ¡no se puede jugar con la salud de nuestro pueblo! Si la Comisión Europea ignora de nuevo el principio de precaución, quedará en evidencia la complicidad de unas instituciones que no están al servicio de la ciudadanía, sino al de las multinacionales.